Domnule președinte, stimați colegi, este un raport important și cred că viața oamenilor nu poate să fie pusă în fața a nimic altceva și cred că siguranța rutieră este în atenția noastră și a Comisiei pentru că are importanță. Am spus și în dezbatere cred că este nevoie să ținem cont de cine influențează securitatea în transport. Pe de o parte, calitatea infrastructurii. Dacă nu vom corela programele, ca fondurile europene, fondurile structurale, fondul strategic de investiție să fie dirijat spre îmbunătățirea infrastructurii vor continua să fie accidente și familii care își pierd viața pe șoselele Uniunii Europene. Mai trebuie să ținem cont de o îmbunătățire a calificării șoferilor și trebuie să fie uniformă această pregătire profesională pentru că altfel nu putem vorbi de mobilitate în piața unică.